Ma quello che è scandaloso è che li vendiamo a regimi dittatoriali che li usano per rintracciare i loro oppositori, arrestarli e ucciderli. A volte si tratta di vere e proprie esportazioni illegali, ma più spesso alcune imprese senza scrupoli approfittano delle lacune di questo sistema, lacune che vanno chiuse. Lacune che lasciano spazio al terrorismo e al proliferare di gruppi criminali che non hanno nessun interesse a capire il fine ultimo di tali strumenti ma solo ad arricchirsi a danno dei diritti umani in quei paesi che, da tempo, soffrono per l'insistenza di governi dittatoriali. Lacune che sono rappresentate da strade alternative percorribili mi riferisco alle diverse imprese italiane, segnalate da Al Jazeera per esempio, che utilizzano paesi come la Turchia per sviare i controlli ed esportare verso territori occupati illegalmente. L'Europa non deve soltanto difendere le molte aziende oneste che oggi ovviamente chiedono maggiore flessibilità, ma deve dimostrare che si può esportare innovazione ma, al contempo, anche pace e giustizia. Questo regolamento ne ha la responsabilità.